die Habhaftwerdung von Umweltsündern, und Sie haben die Piraterie angesprochen.

Bei dem einen oder anderen Verkehrsminister habe ich den Eindruck, dass er in Brüssel mitbeschließt und vergisst, zu Hause Bescheid zu sagen, dass da etwas angepasst werden muss. Ich bin deutscher Abgeordneter, ich weiß wovon ich rede.

Die Gender Frage nehmen wir ernst. Trotzdem ist es natürlich schwierig, in Gremien, in die 27 Staaten jeweils eine Person hinschicken, eine Gender Frage befriedigend zu regeln. Was die Kompetenzen angeht ob national oder regional hatten wir im Ausschuss manchmal das Gefühl, es sei eine innerspanische Diskussion. Ob national oder regional, ist mir völlig egal. Zuständig müssen die Behörden sein, dann sind sie die richtigen Ansprechpartner. Und wie die Zuständigkeit geklärt wird, bleibt anderen vor Ort überlassen.

Aber, liebe Frau Foster, wenn Sie glauben, dass das, was die Ölplattformen angeht, nun besonders gut geregelt sei, dann erinnere ich nochmals an das, was ich vorhin gesagt habe 500 Unfälle auf Öl und Gasbohrinseln im Jahr 2008